Gospodine predsjedniče, treba nam sekularni Bangladeš. Trebamo podržati vladu u namjeri da Bangladeš ostane sekularna država, jer vidimo što znači radikalizacija političkih scena u raznim državama ili u državama koje se raspadaju pred našim očima. Treba nam da taj dio svijeta ne bude obuhvaćen radikalnim mjerama koje predlažu pripadnici Islamske države i drugi koji ne vjeruju u demokraciju i slobodu. Međutim, ono što također treba naglasiti je, i tu podržavam sve one koji kažu da Europska komisija u pregovorima s Bangladešom treba staviti na stol pitanje slobode izražavanja novinara, opozicije, sindikata i svega onoga što u Bangladešu danas praktično nemamo, jer u praksi tih sloboda praktički nema.